Señor presidente, nosotros estamos en contra de esta propuesta porque es inadecuada, es forzada, y su única intención es interferir en unas elecciones que saben que sus amigos no van a ganar por incomparecencia.

Con el mismo Consejo Nacional Electoral avaló las elecciones de la Asamblea porque habían ganado sus amigos. Pero con el mismo Consejo Nacional Electoral denunciaron las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente porque sus colegas ni se habían presentado. En ningún país del mundo se invalidan elecciones por voluntaria incomparecencia. El Grupo del PPE busca la desestabilización y la injerencia lograr por acoso internacional lo que no lograron sus amigos con violencia callejera. Dejen de envenenar, dejen de contribuir al caos, ayuden a la normalidad, convenciendo a sus amiguitos de la oposición de que dialoguen y lleguen a acuerdos.